Energetska varnost je ena izmed ključnih varnosti, zato je ta paket energetske unije zelo pomemben. Veseli me, da ga dobivamo takoj za Junckerjevim paketom, kajti med tema dvema paketoma je potrebno zložiti celo vrsto sinergijskih učinkov. Pri energetski uniji bomo morali biti zagotovo zelo aktivni pri učinkoviti rabi energije, hkrati ugotoviti na zahtevna vprašanja, kakšen delež obnovljivih virov sodi v energetski miks, da nam tudi ti obnovljivi viri ne vplivajo preveč na poslabšanje evropske konkurenčnosti. Ena izmed velikih težav, s katerimi se Evropa ukvarja, tako prebivalstvo kakor tudi industrija, je visoka cena energije. Zato bo pri vašem zahtevnem delu, gospod komisar, zelo potrebno, da boste resnično imeli dovolj politične modrosti, hkrati pa tudi vpliva, da odgovorimo na ključna vprašanja, vključno z vprašanjem o bodočnosti jedrske energije, kaj bo z objekti, ko bodo šli iz ukrepa, iz delovanja. Želim vam veliko uspeha na tem področju.